Sans une transformation profonde de l'ultralibéralisme de l'Union européenne, votre Commission continuera à faire de gros dégâts. Partout, votre Union européenne fédéraliste est dans le déni de réalité et dans les mensonges institutionnels. Vous dites vouloir renforcer les garde frontières européens, mais lorsque la France était la France, le douanier contrôlait et sécurisait efficacement nos frontières nationales. Vous voulez aussi que l'Union européenne fasse main basse sur la politique extérieure des États membres. Or, les affaires étrangères sont le dernier pouvoir et bastion régalien des nations. Vous vous gargarisez avec les solidarités européennes, mais depuis 15 ans, à cause des règles de l'Union, votre pays a commis les pires actes de piraterie fiscale contre ses partenaires.

Les Européens ne veulent plus subir l'africanisation programmée de l'Europe, le terrorisme islamiste, le mondialisme et le pillage de leurs impôts par les multinationales et les GAFAM Il faut une alliance européenne des nations indépendantes, qui protège réellement les peuples.